en kannski ekki sanngjarnt að blanda sér í umræður hér undir það síðasta því að menn hafa nú lokið ræðurétti sínum einhverjir hér auðvitað er hægt að segja sem svo eins og síðasti ræðumaður gerði að í hinum besta heimi allra heima græði

og þeim grunni sem þau starfa á og í hinum harða heimi æðsta boðorð og yfirlögmál í starfrækslu þessara fyrirtækja rétt eins og seðlabankinn hefur eitt yfirmarkmið um að halda aftur af verðbólgu hafa fyrirtækin eitt markmið að græða og skila eigendum sínum arði það breytist ekkert og hverfur ekkert þó að þau séu að starfa í þróunarríkjum eða tengist við þróunarsamvinnu þau eru á höttum eftir gróðaveitum og þess vegna þarf að stíga hægt til jarðar í öllum slíkum tilvikum í öðru lagi langar mig ærin aðeins að víkja hér að ræðu háttvirts þingmanns karls fimmta matthíassonar sem flutti hér kristilega húmaníska hugvekju mjög fallega og talaði um gott hjartalag og kærleika sem skiptir miklu máli að hafa að leiðarljósi og vék meðal annars að áhugaverðri þróun í stjórnmálum mið og suður ameríku væri alveg einnar messu virði að ræða hér þær merkilegu breytingar sem þar hafa verið að ganga yfir í þeirri álfu og hvers vegna skyldi það nú vera sem sósíalismi eða jafnaðarstefna hefur verið að fara núna sigurför um þá álfu og þjóðhöfðingjar og ríkisstjórnir í fjölmörgum mið og suður ameríkuríkjum eru núna að fikra sig áfram á grundvelli nýrrar hugmyndafræði sem er auðvitað í grunninn ekkert annað en uppreisn gegn þeim kapítalisma sem upp á þessar þjóðir var troðið ekki síst af bandaríkjum norður ameríku sem höfðu þessa heimsálfu í bakgarði sínum nánast sem hjálendu og vildu geta ráðið þar lögum og lofum og skapað olnbogarými fyrir stórfyrirtæki sín og er af því miklar sögur eins og kunnugt er ég beið nú eiginlega bara eftir því að háttvirtur þingmaður færi að nefna höfðingjana þá chavez og castro og aðrar slíka hann var kominn næstum því þar í ræðu sinni að mér fannst en lét þar staðar numið það er auðvitað stórmerkilegt að þar verður þróun sem sprettur upp úr jarðvegi gífurlegar misskiptingar sem gengur svo langt og gengur þannig út í öfgar sínar að almenningur gerir uppreisn og kýs sér til forustu

og flokka og þjóðhöfðingja sem í raun skera upp herör gegn þessari hugmyndafræði og væri nú gaman að sjá að svipaðir hlutir gerðust víðar þar sem misskiptingin er af því tagi eða nálgast það sem hún hefur verið í þessari heimsálfu reyndar er það nú frægt að sennilega er þjóðarauðnum hvergi nokkurs staðar jafnhrikalega misskipt og í sumum löndum þessarar heimsálfu þar sem menn hafa komist upp í það að eitt prósent íbúa eiga yfir níutíu prósent af öllum verðmætum ef ég man rétt það eru nokkur önnur atriði sem ég ætlaði að gera hér að umtalsefni og sérstaklega eitt kannski og það eru hinar væntanlegu stórauknu heræfingar og lofthelgis eða loftrýmiseftirlit sem hæstvirtur utanríkisráðherra boðaði okkur að hluta til hér í ræðu sinni í morgun í innskoti í ræðu sína hér í morgun og mun síðan hafa verið fréttaflutningur af í hádeginu á meðan við áttum hér orðastað um utanríkismál voru fréttir í hádeginu þar sem talað var við eða vitnað í hæstvirtur forsætisráðherra og hann eiginlega boðaði enn frekara fagnaðarerindi af þessu tagi og sagði að til viðbótar þeim þjóðum eða ríkjum sem utanríkisráðherra nefndi og voru bandaríkjamenn frakkar norðmenn danir spánverjar ef ég man rétt væru hollendingar kanadamenn pólverjar og fleiri áhugasamir þá vakna spurningar um það hvort hér verði örtröð og bara biðröð eftir því að fá að koma hér og stunda þetta loftrýmiseftirlit eða hvað við nú viljum kalla það sem á mannamáli þýðir væntanlega ef ég er ekki að misskilja hlutina að hingað koma orrustuflugsveitir úr herjum þessara ríkja og með þeim þó nokkur liðsafli því að það er talsverður mannskapur á bak við slíkar sveitir og verða hér við flug eða æfingar lengur eða skemur og uppihaldið á okkar kostnað nú sé ég ekki til dæmis að þrátt fyrir hinar myndarlegu fjárveitingar sem ætlunin er að setja í varnarmál svokölluð í fjárlagafrumvarpinu og mér reiknast hér til upp á einn og hálfan milljarð eða eftir því hvernig það er nú talið rúmi mikil útgjöld til þeirra hluta spurningin er því stöndum við jafnvel strax frammi fyrir því að það verði vanáætlun á þessum liðum í fjárlagafrumvarpinu eða fjárlögum næsta árs og útgjöldin verði enn meiri en þar er gert ráð fyrir eða er það ekki rétt skilið að með þetta fari svipað og heræfingarnar bæði þær árlegu heræfingar sem eru á grundvelli samningsins við bandaríkjamenn eða viðaukans frá síðastliðnu hausti og þær heimsóknir sem ætlaðar eru samkvæmt samkomulaginu við nato hvaða fjármunum verður þá varið í þetta beint í formi þess kostnaðar sem á okkur lendir vegna uppihalds eða hvað það nú er og hvaða fjármuni bindur þetta hjá öðrum stofnunum eins og landhelgisgæslunni sem væntanlega verður að vera á bakvakt með sína þyrlubjörgunarsveit og svo framvegis tengt þessum æfingum og brölti eins og háttvirtur þingmaður ragnheiður árnadóttir réttilega leggur mér í munn að ég kalli oft og er rétt verðum við ekki að fara að velta þessu betur fyrir okkur íslendingar þegar við tölum um viðfangsefni af því tagi sem nú blasir við okkur og menn nefna hluti eins og auknar siglingar olíuskipa eða umferð hér um lögsöguna er þá brýnast að bregðast við slíku með auknu flugi herflugvéla ef við viljum tryggja betur okkar öryggi og vernda okkar umhverfi vegna aukinnar skipaumferðar og flutninga á olíuvörum eða öðru slíku bíddu eru það þá útgjöld þarna sem kalla mest að eða er það kannski þvert á móti að við þyrftum að efla okkar eigin borgaralegu stofnanir á sviði björgunarstarfsemi og mengunarvarna og setja reglur um siglingar við landið og fylgja þeim eftir á okkar eigin forsendum

að þessu grundvallarumræðan hafi í raun og veru aldrei farið fram alla vega ekki á vettvangi stjórnmálaflokkanna sameiginlega eins og þó hefur verið lofað að yrði gert ég endurtek spurningu mína um það hverju sætir það í ósköpunum að hinn margboðaða vettvangur samskiptavettvangi á þessu sviði skuli ekki vera kominn á jafnmikið og lengi og um hann hefur verið talað og jafnoft og honum hefur verið lofað hér hefur framboð til öryggisráðsins líka verið nokkuð nefnt og mætti auðvitað ýmislegt um það mál segja ég er ekki að draga í efa að það sé eftir atvikum ágætlega staðið að undirbúningi af okkar hálfu og kynningu á landinu og svo framvegis það er í framboðsferlinu sjálfu það breytir engu um það að menn hefðu kannski átt að leggja betur niður fyrir sér grundvöll þessarar ákvörðunar að fara í framboð áður en hún var tekin og það breytir heldur engu um það að eftir verður sá vandi úr að vinna að sómi verði að þátttöku okkar þarna inni í tvö ár ef við komumst þangað inn þá þurfum við að standast

glíma við allt aðra hluti en við erum að gera í framboðsferlinu sjálfu sem sagt það að hafa í fyrsta lagi bolmagn til að setja okkur inn í mál á sjálfstæðum forsendum og þekkingu á þeim flóknu viðfangsefnum sem þar geta fyrirvaralítið komið upp á í starfsemi öryggisráðsins og bein í okkur til að standast þrýsting og taka sjálfstæðar ákvarðanir ef við ætlum að gera það á annað borð háttvirtur þingmaður árni páll árnason vitnaði til þess að okkur væri afar vel tekið af ýmsum smáríkjum og eyþjóðum og við værum að setja í gang ýmiss konar samstarfsverkefni við þau

við erum vissulega

við vorum lengi smæsta aðildarríki sameinuðu þjóðanna og getum alveg talið okkur þetta allt saman til tekna

einbeittum okkur að því og beittum kröftum okkar ekki síst að því að styðja við bakið á nýsjálfstæðum smáum ríkjum

ég gæti svo sannarlega tekið undir það að á þessu sviði ættu okkar áherslur ekki síst að liggja í þróunaraðstoð og stuðningi við smærri ríki sem við gætum út frá okkar eigin reynslu og aðstæðum lagt lið ég hef sjálfur hreyft þeirri hugmynd að ísland bjóðist til þess á alþjóðavettvangi að hýsa einhvers konar smáríkjastofnun innan sameinuðu þjóða samhengis sem ég held að sé orðin full þörf fyrir í veröldinni því að í raun og veru eru hagsmunir smáríkjanna og þeirra staða í veröldinni á margan hátt svo gjörólík stórveldunum að það er full þörf á því að þau fái skýrari stöðu og þeirra málefnum sé skipulegar fyrir komið í alþjóðastjórnkerfinu en kannski er í dag ég held reyndar að kannski sé sú mynd sem smáríkin mörg hver hafa af íslandi svolítið fegruð ég hef rekið mig á það til dæmis að það er ótrúlega algengur sá misskilningur að á þeim bæjum haldi menn að ísland sé hlutlaust land tilheyri jafnvel hlutlausu blokkinni nam hópnum sem við vitum auðvitað að er ekki en hvað um það að síðustu vil ég nefna að það eru stór og mikil verkefni á alþjóðavettvangi sem ísland mætti að mínum dómi sinna betur og beita sér fyrir þá á ég almennt við málaflokkinn afvopnunar og friðarviðleitni mér finnst afvopnunarmálin gleymast dálítið í alþjóðaumræðunni þessa dagana og þessi missirin kannski og því miður sjáum við jafnvel frekar afturför en framför á ýmsum sviðum alþjóðasamninga eða viðleitni til að ná fram alþjóðasamningum sem ætlað er þó að reyna að halda aftur af vígbúnaði og hindra útbreiðslu kjarnorkuvopna eða vígbúnaðarkapphlaup í hefðbundnum herafla mér finnst að ísland mætti reyna að vera virkara og duglegra í baráttunni fyrir alþjóðasamningi um vopnaviðskipti og við ættum að setja okkur það takmark að hafa það í forgangi að næsti stóri alþjóðasamningur sem tengist afvopnunar og friðarmálum yrði samningur um reglur og eftirlitsverk og gagnsæi í vopnaviðskiptum ég minni á þá stóru vá sem steðjar að átt samningnum samningnum um bann við frekari útbreiðslu kjarnorkuvopna og þörfina á að gefast ekki upp í baráttunni fyrir því að ekki bara fjölgi ekki ríkjum sem koma sér upp kjarnorkuvopnum heldur sinni kjarnorkuveldin sem í dag eru þeirri skyldu samningsins gerist aðilar að honum þau sem það eru ekki fyrir og það eru nýju kjarnorkuveldin og sinni síðan þeirri skyldu sinni að fækka kjarnorkuvopnum og afvopnast en ekki öfugt rússar eru að segja upp samningnum um bann við takmörkun hefðbundins vígafla í evrópu önnur deild rússneska þingsins afgreiddi það mál einmitt í gær ef ég tók rétt eftir það geta tæpast talist nein sérstök gleðitíðindi eða fagnaðarefni að málin eru að þróast á þann veg í evrópu og þar leika að sjálfsögðu áform bandaríkjamanna um að koma sér upp eldflaugavarnarkerfi og radarstöðvum stóran hlut í andstöðu við rússa og afleiðingarnar virðast vera þær að það gæti jafnvel stefnt í aukinn vígbúnað á nýjan leik í mið og austur evrópu í stað afvopnunar sem þar er auðvitað ærin þörf fyrir innganga nýrra ríkja í nato hefur því miður haft í för með sér aukinn vígbúnað og inngönguskilyrðin hafa auðvitað ósköp einfaldlega verið þau að nýju aðildarríkin skuldbindi sig til að verja miklum fjármunum til vígbúnaðar í kjölfar þess að þau gerðust aðilar fjármunum sem þau hafa sára þörf fyrir að setja í aðra hluti eins og að taka til í umhverfismálum bæta félagslegar aðstæður og svo framvegis ég held því að ísland þurfi að endurskoða verulega afstöðu sína til þessara mála og ekki síst til þess að hlíta meira og minna gagnrýnislaust leiðsögn forustuaflanan í nato eigum við að vera í færum til að hafa uppi þá

sem hér talar að minnsta kosti geti gert sér vonir um að sómi verði þá að okkar þátttöku þar